Estamos abriendo un debate que está orientado en torno a estos sistemas de supervisión financiera y creo que es un lugar oportuno para poder trabajar en esa línea y poder aportar, incluso a esas Directivas, algunos de esos elementos a que usted se ha referido, señor Kelly.

Todo ello, estas ideas que se han planteado, todo ello tiene cabida, puede tener cabida perfectamente en el debate que va a tener lugar en esta Cámara en los próximos meses sobre una reforma, como el Consejo Europeo la denominó en su momento, una reforma completa y real de la supervisión del sistema financiero.